Ja. Kakorkoli, jaz si dopolnilnega ne bom postavil, bom pa prosil za, v skladu s Poslovnikom, za pismen odgovor. Hvala lepa.